klukkan eitt í dag fer fram umræða utan dagskrár um framtíð íslensks háskólasamfélags málshefjandi er háttvirtur þingmaður höskuldur þór þórhallsson menntamálaráðherra katrín jakobsdóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa